Es ist tatsächlich so, dass das, was im Moment an der Grenze zwischen Litauen und Russland vor sich geht, in keinster Weise von uns geduldet werden kann.

Und Russland hat jetzt seit Kurzem angefangen, Extrachecks speziell nur für die litauischen Trucks anzuordnen und so praktisch Repressalien auszuüben. Es ist auch so, dass diese Extrachecks schon für Privatautos gemacht wurden vollkommen ohne irgendeine Begründung. Diese Extrachecks das ist wirklich fast Schikane für die litauischen Lkws gehen so weit, dass sogar Extra Eskorten angefordert wurden, die diese Trucks nachher begleiten sollen, wenn sie in Russland unterwegs sind. Das ist etwas, was wir auf keinen Fall dulden können, denn Litauen ist ein Land der EU, und es betrifft in diesem Fall sogar den gesamten Transport in der Europäischen Union und in Nachbarländer hinein. Man muss auch überlegen Russland ist seit 2012 Mitglied bei der WTO, hat sich entsprechend auf die Bedingungen eingelassen, und damit ist das in keiner Weise vereinbar. Es ist tatsächlich so, dass dadurch natürlich den litauischen Unternehmern eine Menge an Schaden entsteht.

EUR pro Tag schätzt man ungefähr, die dieser Schaden sogar schon ausgemacht hat. Das ist von daher gesehen etwas, das wir so nicht stehen lassen können.

Ich frage Haben Sie schon etwas getan, oder werden Sie etwas unternehmen, um diesem Zustand abzuhelfen?